vil í upphafi máls míns fagna því að þessa tillögur til þingsályktunar eru nú komnar hér til umfjöllunar í þinginu og eru þær í raun og veru afurð ársfundar vestnorræna ráðsins sem var í sumar í grundarfirði ársfundur vestnorræna ráðsins er þannig uppbyggður að það eru sex þingmenn frá færeyjum sex frá grænlandi og sex frá íslandi sem koma saman til að fjalla um sameiginleg mál þessara landa

eru bornar upp í hverju

það er nú þegar búið að samþykkja þessar tillögur í

og færeyja nú verður þetta borið hér upp og flutningsmenn eru sá sem hér stendur árni johnsen guðbjartur hannesson guðjón a kristjánsson jón gunnarsson birkir j jónsson en þessir alþingismenn eru í vestnorræna ráðinu íslandsdeild vestnorræna ráðsins og einnig er jón bjarnason háttvirtur þingmaður flutningsmaður þingmaður úr vinstri hreyfingunni grænu framboði

þriggja að standa að því að það verði haldinn vestnorrænn dagur einu sinni á ári sem gæti verið útfærður þannig að eitt árið er hann haldinn á íslandi hátíðlegur og þá mundi þessi dagur vera notaður til þess að minna á mikilvægi okkar góða samstarfs við grænland og færeyjar og það væri hægt að fá alls konar listamenn til að vera hér með menningarviðburði frá þessum löndum og það má vera með alls konar erindi og margt annað og samkomur sem mundu miða að því að tengja löndin betur saman og vekja athygli á þeim menningu sögu og svo framvegis en líka ekki síst til þess að auka vinarþel og vináttu á milli þessara landa það er miðað við að þessi dagur mundi vera haldinn í ágúst á hverju ári og hann yrði haldinn

annað mál var samþykkt á fundi vestnorræna ráðsins í grundarfirði tuttugasta og sjöunda ágúst síðastliðinn og það var um sjálfbæra nýtingu á lifandi náttúruauðlindum þar með talið fuglum fiskistofnum og spendýrum þetta er einmitt gert til þess að lýtur að því að þessi lönd þrjú tali sig betur saman um það hvernig við eigum að standa saman

á sjálfbæran hátt

það er má segja ánægjulegt að það hafa verið mörg verkefni sem hafa verið á sviði loftslagsrannsókna á vestur norðurlöndum hin síðari ár og vestnorræna ráðið hefur stjórnvöldin til að tryggja

áhugi fyrir samstarfi skapist hagkerfi vestur norðurlandanna byggist að miklu leyti á nýtingu náttúruauðlinda og vestur norðurlöndin eiga sameiginlega hagsmuna að gæta þegar kemur að því að tryggja sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda þjóðanna þess vegna er þetta meðal annars komið fram og líka til að koma í veg fyrir misskilning og rangtúlkanir annarra ríkja á því hvernig við göngum um náttúruna mig langar að segja hér eitt dæmi að grænlendingar veiða sel sér til matar þeir borða bæði kjöt og spik og svo hafa þeir notað skinnið feldinn ef svo má að orði komast til þess að búa til ýmsar vörur og hafa selt þær en nú eru ýmsir sem vilja tala um að það eigi ekki að leyfa sölu á varningi úr selskinni það kemur kannski frá löndum sunnarlega úr evrópu af því að fólkið hefur ekki næga þekkingu á þessu og heldur að það sé um ofveiði á sel að ræða eða það koma jafnvel inn einhver tilfinningaleg rök

ég ætla ekki að fjalla frekar um þetta en tillagan hljóðar svona alþingi skorar á ríkisstjórnina að gera samkomulag við landsstjórnir færeyja og grænlands um aukið samráð á sviði sjálfbærrar nýtingar lifandi náttúruauðlinda þar með talin fugla og fiskstofna auk spendýra þá langar mig til að koma að þriðju tillögunni og kem hér að þriðju tillögunni herra forseti en hún hljóðar svona alþingi skorar á ríkisstjórnina að gera samkomulag við landsstjórnir færeyja og grænlands um árlegan samráðsfund sjávarútvegsráðherra vestur norðurlanda á samráðsfundunum yrði fjallað um sjávarútveg og veiðar í löndunum þremur og stefnu landanna í sjávarútvegsmálum gagnvart evrópusambandinu nýlegar fréttir bara þessa kvölds síðastliðinn kvölds benda einmitt til þess að það veitir ekki af því að við höfum gott samráð og samstarf við landsstjórnir færeyja og grænlands um nýtingu auðlinda sem eru hérna í hafinu og það væri mjög gott að við gætum mótað sameiginlega stefnu í þessum málum herra forseti og sýnt þannig samstöðu og til að vekja skilning á okkar málum einnig getur það líka verið til þess að samráð okkar og samband

og að við mundum hafa meira vægi í umræðunni um fiskstofnana um flökkustofna um hvernig við eigum að afgreiða þetta með makrílinn hvað á að gera ef íslenskir fiskstofna fara allt í einu að synda yfir í lögsögu annarra ríkja hafa þau ríki þá fullan rétt til þess bara að veiða upp þessa stofna eða getum við gert einhverja kröfu auðvitað þarf þetta að vinnast í samkomulagi og samráði á milli þjóðanna og því er mjög gott að ísland grænland og færeyjar komi sér saman um sín svæði og hafi ákveðna stefnu til að þau geti líka rætt við aðrar nágrannaþjóðir og við getum unnið málin í meira samkomulagi og förum ekki of geyst í það þó að það komi inn einhver fiskstofn inn í okkar lögsögu að við bara teljum að við eigum hann ein og svo framvegis við þurfum náttúrlega að haga okkur á siðaðan hátt í þessu sambandi þess vegna er þessi tillaga komin meðal annars fram og er í raun og veru mjög lík annarri tillögu sem kom fram í fyrra og var samþykkt hér á hinu að alþingi það var tillaga um að ísland grænland og færeyjar mundu auka rannsóknasamstarf sitt og var ánægjulegt hvað hafrannsóknastofnun íslands tók mjög vel undir þetta og það var einmitt í tengslum við þessar sem sumir kalla sjóræningjaveiðar á flökkustofnum aukið samráð og aukið samstarf og svona fundir geta einmitt orðið til þess að vi förum að mæta hver annarri þjóðirnar meira með skilningi en verið hefur ekki ætla ég að fjalla meira um þessa tillögu herra forseti en að lokum er hér fjórða tillagan og tengist hún náttúrlega þessu samstarfi og hljóðar hún svona með leyfi forseta alþingi skorar á ríkisstjórnina að gera samkomulag við landsstjórn grænlands um að löndin skiptist á útsendum sendifulltrúum færeyjar og grænland eru jafnframt hvött til að skiptast á opinberum sendifulltrúum við vitum það herra forseti að nú er búið að koma á fót hér

við upplifum hér íslendingar að færeyinga séu með sendiráð á íslandi sem kallast sendistofa það er mjög margt gott sem hefur gerst í framhaldi af stofnun þessarar sendistofu á milli landanna og það hefur aukið samskiptin það hefur verið mun þægilegra fyrir færeyinga sem búa hér að hafa þessa sendistofu og einnig fyrir okkur íslendinga vegna ýmissa viðskipta vegna ferðalaga og margra annarra samskipta á milli þessara þjóða hér er verið að leggja það til að ríkisstjórnir landanna beiti sér fyrir því að við komum upp sams konar sendistofu af hálfu grænlendinga að grænlendingar fái sams konar sendistofu og hafi sams konar sendistofu og færeyingar eru með hér við sjáum hvað þetta yrði mjög jákvætt ekki síst í tengslum við aukna ferðamennsku bæði hér til íslands til grænlands og tengslanna á milli íslands og grænlands vekur það líka upp hugsanir um þá umræðu sem hefur farið um björgunarmál sameiginleg björgunarmál þessara þjóða og viðbúnað vegna þess að það er aukin skipaumferð á hafinu hérna á milli vegna hlýnunar og betra sjólags þannig að það er mjög brýnt að samskiptin aukist og að menningartengslin verði sterkari við höfum líka fundið það herra forseti eftir að við fengum á okkur þennan mikla skell eftir að kreppan skall á hvað þessar þjóðir hafa reynst okkur sannir vinir og sannaðist það best með drenglyndi færeyinga þegar ári voru fyrstir þjóða til að lýsa yfir að þeir mundu rétta okkur hjálparhönd og er það vinarbragð sem seint verður þakkað en ávallt minnst hér í þessu landi herra forseti ég geri það svo að tillögu minni að þessum